Vorbesc aici în locul colegei mele, Elena Băsescu, care a urmărit acest raport pentru grupul PPE, dar care nu poate fi astăzi în plen și, în numele ei, vreau să mulțumesc raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru colaborarea foarte bună. Ce i de spus despre chestiunea petițiilor în 2012 cred că avem un raport echilibrat, care redă destul de bine activitatea comisiei noastre, deși, trebuie spus, au existat întârzieri în procesarea petițiilor. Aspectul foarte pozitiv al domeniului este creșterea numărului de petiții. Putem deduce de aici că, într adevăr, cetățenii europeni sunt mai informați în privința acestui instrument și că, de asemenea, au încredere în utilizarea lui. Există și un aspect negativ pe care vreau să l subliniez, și anume faptul că multe dintre dezbaterile Comisiei pentru petiții din anul trecut au fost politizate, în sensul în care s au transferat la nivelul Parlamentului European lupte politice din statele membre. Nu vreau să vorbesc despre alte state membre, am să spun chiar despre țara din care vin. Politicieni din grupul socialist, dar și liberal, au folosit Comisia pentru petiții pentru a critica proiecte care erau în dezbatere în țară în particular vă pot da exemplul proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montană proiect pe care, de altfel, o dată ajunși la guvern, socialiștii îl asumă. S a folosit în acest fel Comisia pentru petiții pentru scopuri politicianiste. E păcat, pentru că în acest fel s a pierdut timp, nu s a putut discuta de pildă despre restricțiile pentru lucrătorii români sau bulgari pe piața muncii sau despre tratamentele discriminatorii aplicate romilor. Încrederea cetățenilor în instrumentul pe care îl reprezintă comisia nu poate spori dacă, repet, certuri politicianiste sunt introduse în această comisie.